virðulegi forseti ég mótmæli því harðlega sem þingflokksformaður samfylkingar heldur hér fram að hér hafi tíma þingsins verið eytt í ekki neitt það er liður í því sem við lögðum fram á sumarþingi að haldin yrði skýrsla á haustdögum um gang mála og það var nákvæmlega það sem hæstvirtur forsætisráðherra var að gera hér ég sæi og mundi heyra orð háttvirts þingmanns ef hann hefði ekki staðið við þau orð þannig að